forseti vil tilkynna að borist hefur bréf frá velferðarráðuneytinu um frestun á því að skriflegt svar berist við fyrirspurn á þingskjali sex hundruð áttatíu um sjúkraflutninga frá sigurði inga jóhannssyni það er vegna þess að beðið er eftir nauðsynlegum viðbótarupplýsingum og því óskar ráðuneytið eftir fresti til níunda mars til að svara fyrirspurninni